það hér á eftir það er skemmst frá því að segja að það mál sem hér er til umfjöllunar hefur nú verið flutt á tveimur þingum fyrst fyrir alþingiskosningarnar nýafstaðnar og síðan endurflutt að þeim loknum á þessu þingi og óhætt að segja að það hafi á tímabili að minnsta kosti verið nokkuð umdeilt og kannski þá einkum vegna þess að menn höfðu ýmsar áhyggjur af hvaða fyrirætlanir kynnu að liggja hér að baki og ýmisleg tortryggni sem málið vakti og kannski hve skammur aðdragandinn var það átti rót sína að rekja í tillögum sérfræðinga í því að fást við fjármála og bankakreppur sem hingað voru fengnir undir forustu mætti josefsson og skiluðu okkur skýrslu um tillögur síðan og ríkisstjórnin vann síðan upp mál um sem var flutt hér fyrir þingkosningarnar en náði þá ekki fram að ganga þar sem ekki náðist samstaða um málið í þáverandi háttvirtrar efnahags og skattanefnd og kom aldrei til annarrar umræðu það var síðan talsvert breytt endurflutt á þessu þingi og ég held að það sé hætt að segja að ýmis ákvæði hafi verið langtum sterkari í fyrri útgáfu þess og það hafi verið mjög dregið úr öllum tækjum og tólum í málinu eins og það var endurflutt núna til þess að koma til móts við gagnrýni við umfjöllun í efnahags og skattanefnd kom fram nokkuð eindreginn vilji nefndarmanna til þess að skapa þessu fyrirtæki þá aðstöðu sem nauðsynleg væri í þeim gríðarlega brýnu verkefnum sem það þarf að koma að sem er fjárhagsleg endurskipulagning atvinnufyrirtækja það er auðvitað eitt af þeim lykilverkefnum sem við erum að fást við núna næstu mánuði og missiri til þess að ná hér hjólum efnahagslífsins aftur í gang því að eins og fram kom hjá háttvirtur fyrrverandi formanni efnahags og viðskiptanefndar háttvirtur þingmaður pétri blöndal í umræðu hér um málið á undan er það auðvitað það sem mestu máli skiptir um að við vinnum okkur út úr þessum vanda það er hvorki niðurskurður né skattar heldur þvert á móti verðmætasköpunin sjálf það að við tryggjum það að tjónið í atvinnulífinu verði eins lítið og mögulegt er úr því sem komið er og að fyrirtækin komist skrið aftur og þar er auðvitað fjárhagsleg endurskipulagning þeirra lykilatriði nefndin fékk meðal annars á sinn fund nefndan átt josefsson sem hefur mikla reynslu af því að eiga við sambærilegar aðstæður frá fjármálakreppunni í svíþjóð og hlýddi á þær athugasemdir sem hann hafði fram að færa við málið ég held að þær breytingartillögur sem hér eru fluttar eða

mjög að því að flytja málið aftur til fyrra horfs og þeirra tillagna sem komu upphaflega frá hinum erlendu sérfræðingum þó með þeirri veigamiklu breytingu að hér er best og fremst gert ráð fyrir því að þetta fyrirtæki aðstoði með ráðgjöf bankana við fjárhagslega endurskipulagning fyrirtækja en að fyrirtækin sem í hlut eiga verði ekki tekin yfir af þessu nýja félagi það er að fyrirtækin verði endurskipulögð í bókum bankanna þar sem þau nú eru þess vegna verði eðli þessa fyrirtækis ekki það risavaxna eignarhaldsfélag sem sumir sáu fyrir sér með nokkurri skelfingu að ríkið ætlaði að fara að starfrækja heldur sé eðli þess það að vera ráðgjafarfyrirtæki við hina fjárhagslegu endurskipulagningu og að í stað þess sem upphaflega var ætlað að fjalla um að það gæti tekið yfir þjóðhagslega mikilvæg fyrirtæki sem var ákaflega umdeild skilgreining í fyrri umfjöllun um málið kaus nefndin einfaldlega að orða það svo að í undantekningartilfellum geti félagið tekið yfir rekturinn þar er þá verið að eiga við fyrirtæki sem eru svo stór og umfangsmikil og í viðskiptum við fleiri en eina fjármálastofnun þannig að það sé niðurstaða manna að í undantekningartilfellum geti það komið til álita að félagið taki yfir eignarhaldið en að meginreglan sé sú í starfsemi og afskiptum félagsins að það komi til ráðgjafar við þetta mikilvæga verkefni og að þar byggist upp sérfræðiþekking í því að takast á við þessi verkefni og að þetta geri sem allra best í því að hjálpa bönkunum við að horfa til framtíðarinnar til morgundagsins til uppbyggingar verkefnanna en létti sem mest á þeim í því verki að grafast fyrir í fortíðinni og um þann vanda sem skapaðist í atvinnulífinu i kjölfar hrunsins heldur komi ráðgjöf og sérfræðiþekking þarna inn til þess að aðstoða við það fjárhagsleg endurskipulagning er auðvitað líka ákaflega viðkvæm og þar eru margar flóknar spurningar almenningi er auðvitað alls ekki sama hvernig að því er staðið sérstaklega ekki eftir hrunið þegar svo margar stofnanir í okkar samfélagi meðal annars okkar eigin stofnun eru algerlega rúnar trausti þá eru auðvitað uppi áhyggjur og efasemdir um það að rétt sé staðið að þeim miklu hagsmunamálum sem verið er að taka um ákvarðanir við fjárhagslega endurskipulagningu í atvinnulífinu þess vegna taldi nefndin mikilvægt að styrkja mjög þá þætti málsins sem lúta að því að þetta sé sem opnast ferli og gagnsæjast þar sé eftirlit sterkt og þar sé líka um að ræða aðkomu þingsins bæði með eftirliti háttvirtrar efnahags og skattanefndar en líka með því að hæstvirtur fjármálaráðherra sem fer með forræði þessara mála þurfi að gefa þinginu skýrslu um hina fjárhagslegu endurskipulagningu með reglulegu millibili og með þessum ýmsu úrræðum reyna að tryggja það eftir fremsta megni að stjórnmálamenn og samfélagið allt almenningur hafi sem bestan og gleggstan aðgang að upplýsingum um það með hvaða hætti er staðið að þessum verkefnum við höfum því miður þess dæmi í löndum sem farið hafa í gegnum svipaða hluti og við að þar hefur orðið mikið ósætti um það með hvaða hætti var staðið að fjárhagslegri endurskipulagning hverjir fengu að eiga hverjir fengu afskrifað og svo framvegis það er þess vegna afar mikilvægt atriði fyrir okkur til þess að geta skapað sátt í afar samfélagi og endurvakið hér traustið að ferlið sé eins opið og gagnsætt og mögulegt er eðli mála samkvæmt af þeim álitaefnum sem ekki tókst að vinna úr held ég að sé helst að geta um það með hvaða hætti staðið er að stjórnarkjöri það er gert ráð fyrir því að á aðalfundi sé stjórn félagsins kjörin og að það geri hæstvirtur fjármálaráðherra nefndin ræddi mikið með hvaða hætti mætti tryggja sem allra best að hér væru hinir hæfustu einstaklingar á faglegum forsendum kjörnir í stjórn hún skerpti nokkuð á því orðalagi sem laut að hæfniskröfum til stjórnarmanna og ég held að það sé út af fyrir sig framför hins vegar var það þannig að bæði voru uppi nokkuð ólík sjónarmið um það hvaða eiginleikum stjórnarmenn ættu að vera búnir meðal annars allt frá því að mikilvæg væri að meiri hluti stjórnarmanna væru íslenskir menn og yfir í sjónarmið um það að þeir ættu allir að vera erlendir menn og hafa hér engin óeðlileg tengsl inni í samfélaginu og ýmis önnur sjónarmið það var kannski ekki gott að samræma svo ólíka sýn en jafnframt var hitt að við ræddum ýmsar aðferðir við að haga stjórnarkjöri með öðrum hætti tilnefningarnefndir og ýmsar slíkar útfærslur en engin þeirra var sannarlega gallalaus og niðurstaðan var sú að hafa þá skipan óbreytta í tillögum okkar hér við aðra umræðu háttvirtur þingmaður þór saari er í okkar hópi sá sem hefur fyrirvara um þetta og ég hygg að álit minni hlutans háttvirtur þingmaður birkis jóns jónssonar byggi meðal annars á þessu atriði auk eðlilega sjónarmiða um að málið sem hefur tekið miklum breytingum megi fara aftur til umsagnaraðila og hljóta frekari og vandaðri umfjöllun til þess að tryggja eðlilega málsmeðferð ég hef gert ráð fyrir því að málið komi til umfjöllunar og við höfum rætt það í nefndinni milli annars og þriðju umræðu enda um gríðarlega mikla hagsmuni og viðamikla að ræða og mikilvægt að við reynum að stuðla að því að það sé bæði sem best vandað en líka að um það megi takast sem mest og breiðust sátt vegna þess að við þær aðstæður sem við búum á íslandi í dag þar sem traust er að verulegu leyti horfið og þar sem áhyggjur einkenna mjög orðræðu manna er það síst til þess að létta okkur þann erfiða leiðangur sem við eigum fyrir höndum ef við ölum sundrungu okkar hópi þess vegna er ánægjulegt þegar það tekst að ná með málefnalegri umfjöllun að breikka samstöðu og fækka álitaefnum ég vil sérstaklega þakka öllum nefndarmönnum fyrir málefnalega umfjöllun um málið og góðar ábendingar og tillegg í þessari umfjöllun á nefndarálitinu eru auk mín háttvirtir þingmenn sigríður ingibjörg ingadóttir magnús orri schram þór saari með fyrirvara eins og áður var getið um tryggvi þór herbertsson